Elnök Asszony! Az Európai Unió rendszeresen ilyen különböző szómáglyákkal megfogalmazott, forradalmian új politikákkal ígér változást, ezt tapasztalom itt a hét év alatt, mióta itt vagyok. A közös ezekben, hogy soha, semmivel nem lesz jobb az európai embereknek, és különösen nem a másodosztályúnak tekintett, úgynevezett új tagállamok lakosságainak. A legújabb kulcsszó a kohéziós politikák keretében a közösségvezérelt helyi fejlesztés. Az érdekesség az, hogy ennek pontosan az az akadálya, amit az Európai Unió csinál a tagállamokban, történetesen Magyarországon. Hogy beszélhetnénk közösségvezérelt helyi fejlesztésről, amikor a földeket elrabolták, nincs már helyben magyar föld, külföldi kézre került. Ezen kívül kellenének hozzá ugye sikeres kisvállalkozók nincsenek, mert a globális multicégek tönkretették őket. Nincsenek közösségek, és nincsenek helyi vezetők, mert az értelmes, jól képzett emberek az Európai Unió miatt már elhagyták a hazájukat. Köszönöm szépen!